Nedolgo nazaj sem gledala Utøyo, Utøyo. bil mi je pa všeč zato, ker je tako realističen, realen, ker pač prikaže dogajanje v svetu, kaj se v bistvu dogaja, ke mi sploh ne vemo za to in nekateri ne bojo nikoli to doživeli, kar je bilo v tem filmu. Gre se pa pač za morilski pohod, no. Ja, zgodba govori o tem, da so, da se je skupina študentov odpravila na otok Utøya. to je na Norveškem, in so v bistvu kampirali tam. In so nekega dne pa so zaslišali poke in so se hitro poskrili v šotore in v hišo. In pač čez nekaj časa se je prikazal morilec in jih samo začel streljati in vse po vrsti. bilo jih je zelo veliko. Ne vem, mislim, da okrog, ne vem, sto teh študentov na tem otoku. In je pač toliko časa bil na tem otoku, da je tako, vse ubil. Ja, in to je bilo res noro. Grozno za videti in so se študentje skrivali pač povsod. V gozdu, tudi v morje so šli, tudi pod klifi. Pač povsod. In je bilo pač noro. Ampak všeč mi je zato, ker je tak, pač ni običajen film. Izreden dogodek, pa tudi dobro je posneti pač. tako realistično, no. Iz dobrega zornega kota. Kakor da je ta, kakor da je kamerman del njih, del teh študentov, in se pač izogiba morilcu. ja, tako izreden dogodek je to. Ker zelo težko bi doživel pač vsak. na Tajsko, kjer so lepe plaže, kjer je drugačno podnebje, dobra hrana. Pa tudi tako na plažah so živali. Recimo, lahko srečaš opico, papige, lahko jahaš slona. moj brat je bil na Tajskem in je rekel, da mu je zelo všeč. Sicer ja, je daleč pa, pač letalo je drago, ampak tam je pa baje nižji standard tako, za hrano. A je? Ne vem. Ja. Naj bi bil nižji standard, tako da ne rabiš spet toliko denarja, da greš tja. Pa nova izkušnja. ja recimo Bangkok je zelo veliko in lepo mesto, potem vredno si je ogledati tudi budistične templje, pa plaže so zelo lepe. hrana je taka dobra, okusna, začinjena. Ja, v bistvu najprej, da se pripelješ do letališča slovenskega, na Brniku. Potem vstopiš na letalo in se pelješ do Istanbula. Tam prestopiš na drugo letalo in se potem še deset ur pelješ do Tajske. Tam si pa recimo lahko najameš kakšen avto za vožnjo po državi. Ja, všeč mi je poklic vzgojiteljice, ker je v bistvu delo v vrtcu zabavno, zanimivo, raznovrstno, vsak dan lahko počneš kaj drugega, samo se odločiš, kaj boš delal. Ne vem, je to s področja matematike, jezika, gibanje, umetnost. V bistvu samo si začrtaš dan, in tudi otroci so zelo luštni, sodelujejo, so radovedni. tako da se mi zdi to res tak poklic, ki mi je pisan na kožo. Ja, zjutraj najprej zajtrk, okrog pol devetih, potem so usmerjene dejavnosti, to se z vzgojiteljico skupaj dogovoriva, kaj bova počeli tisti dan. potem imamo sadno malico, ,potem se odpravimo na sprehod ali pa na igrišče. ko pridemo nazaj noter, je kosilo, potem grejo otroci, na počitek oziroma nekateri tudi zaspijo. Potem še popoldanska malica in pa popoldansko dežurstvo, ki pa lahko poteka v vrtcu ali pa zunaj vrtca, na igrišču. V bistvu rada imam pico, ker jo lahko pripravim na različne načine. Znam jo pripraviti sama. zamesim testo in pač gor dam tisto, kar mi paše. Zelenjava, sir, šunka, gobice. Okej, pico pripravim tako, da najprej zamesim tisto, ga dam v hladilnik, kjer počiva. Potem ga vzamem ven in ga razvaljam. Najprej ga premažem s paradižnikovo mezgo, potem ga prekrijem z rezinami šunke, narežem nekaj paprike, paradižnika, in vse to dam na pico. Gor dam tudi nekaj koruze. Potem pa, dam gor še parmezan in origano. Pečico prižgem na dvesto trideset stopinj in pico pečem na, za petnajst minut. všeč mi je knjiga Velike zelene oči, ker je v bistvu tudi napisana po resničnih dogodkih. in govori o eni punci, ki je oslepela. Ja. V bistvu to je bila zgodba govori o eni deklici, mislim, da je bila stara okrog deset let. in je v bistvu njeno življenje bilo normalno. hodila je v šolo, imela je prijateljice. Nekega dne pa se je v bistvu v trenutku vse spremenilo, ker jo je na cesti zbil avto in je bila poškodba tako huda, da si je poškodovala oči. In je bila, potem je šla takoj v bolnico in je bila nekaj časa, mislim, da v komaj, nisem pa prepričana. Pa v bistvu je imela celo glavo povito. In potem, ko ko se je pač nekoliko okrevala, so ji to sneli, in ni mogla vrjeti pač, kako ... Komaj je čakala, da je v bistvu snamejo prevezo z oči, ampak potem, ko so jo sneli, je bila zelo šokirana, ker je videla, da sploh več ne vidi. In se je mogla na novo učiti živeti s tem in je bilo pač zelo težko. Ampak so bile osebe, ki so ji pomagale. Tako da se je naučila živeti na novo. najbolj v spominu so mi ostale poplave, ki so bile, mislim, da dve leti nazaj in pač nam je nekoliko zalilo klet. Pa tudi v bistvu drevesa so bila malo že skoraj pod vodo. Mislim, manjša drevesa so imela do polovice debla vodo pa trava je bila čisto pod vodo. Ja, to se mi zdi izvijač, ker velikokrat je pač priročen v vsakdanjem življenju, ke se kaj odšravfa, ne vem, na stolu, na vratih. In se mi zdi, da je to zelo uporaben. Najraje imam jesen, ker ni prevroče in ne prehladno, ker se narava umirja, ker listje spreminja barvo, ker je lepo. ker so kostanji. Da se hitro znoči, stemni, da je mraz, da je megla. Najljubši hobi je ples, ker je zelo energičen, ker se lahko sprostiš. Pač vsak ima svoj stil in pokažeš svoj notranji jaz prek tega. tako dinamičen je, živahen. Pač odvisno, ker, ampak jaz imam rada take dinamične. Ker je pač ples umetnost. Ja, slaba stran je pa to mogoče, da se lahko hitro poškoduješ, če nisi dovolj ogret, pa da če želiš biti res uspešen pa dober, se moraš veliko posvečati, trenirati, in to zahteva tvoj čas, trud, napor. Pa tudi ni toliko poceni ples. Moja najljubša žival je maček. Zato, ker, mi je všeč njegov karakter, ker je tako crkljiv, se pride, lahko ga božaš, je mehek, srčkan, pa tudi tako, znajde se samo, mislim, ni mu, ni ga treba toliko na sprehode peljati kakor psa recimo. Ni treba toliko skrbeti zanj, no. Ja. treba mu je dati za jesti, za piti, potem tudi ovratnico mu lahko kupimo proti bolham in glistam. Potem nekateri ga tudi čipirajo, mačka. pa če ima dolgo dlako, ga je treba razčesavati, pregledovati recimo za klope, če ima kakšnega klopa. pa tako, če je pač kaj narobe z njim, ga je treba peljati k veterinarju. ogrevamo se lahko na različne načine. Na primer, poznamo ogrevanje na zemeljski plin. To pomeni, da se priklopimo na plinovod, je cenovno ugodno, uporabimo lahko te stare radiatorje svojega starega centralnega sistema. Potem ogrevanje s poleni, res to ni praktično, ker je veliko dela pa tudi moraš nasekati drva, jih spraviti, zložiti. In potem je še veliko dela z z nalaganjem drv. Res ni toliko priročno, je pa poceni. pa fajn je tudi, da imamo svoj lastni gozd, ker lahko pač zastonj sekamo drva. potem lahko se ogrevamo na pelete. Lesni peleti imajo visok energijski učinek in so tudi cenejši kot drva. so pa tudi, mislim, ogrevanje na ta način je pa tudi bolj praktično, saj, saj ni treba ves čas dodajati na ogenj. Poznamo potem tudi ogrevanje na elektriko, talno gretje. vabilo. Vabim te na svoj petindvajseti rojstni dan, ki bo v Dolu pri Ljubljani, v soboto, trinajstega novembra dva tisoč enaindvajset. S seboj prinesi polno vrečo dobre volje. Moja telefonska številka pa je: nula, štiri, ena, tri, sedem, osem, devet, devet, ena. Voščilo. Dragi slavljenec. Hitro dnevi hitijo, drug za drugim se vrstijo, in prišel je dan, ko ti praznuješ svoj rojstni dan. Zato najlepše voščilo naj ti velja. Ni veliko, je pa iz srca. Veliko zdravja, sreče, ljubezen in smeh naj te spremljata na vseh poteh. Od Tadeje.